În toată activitatea depusă la acest dosar împreună cu raportorii din umbră am avut în vedere nevoia de întărire a drepturilor procesuale ale învinuitului și inculpatului în materie penală, dar, în același timp și în aceeași măsură, am avut în vedere urmărirea interesului public și nevoia de a asigura premisele unei bune adiministrări a actului de justiție. Scopul procesului penal este constatarea la timp, în mod complet, a faptelor care constituie infracțiuni, astfel încât orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Acestea sunt aspectele pe care, împreună cu colegii, am încercat să nu le scăpăm din vedere în munca depusă la acest dosar, astfel încât să obținem un text echilibrat. Salut aspectele menționate de doamna comisar referitoare la viitorul calendar pe care Comisia îl are în vedere pentru lansarea următoarelor măsuri din Foaia de parcurs privind drepturile procesuale. Atât măsura privind garanțiile speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate vulnerabile, cât, mai ales, măsura privind asistența juridică gratuită care, așa cum am văzut, a fost subliniată în repetate rânduri aici reprezintă instrumente esențiale pentru întregirea acestui amplu pachet legislativ de îmbunătățire a drepturilor procesuale ale persoanelor suspectate și acuzate